Zároveň ale není pochyb o tom, že ekonomika sdílení může mít významný dopad na zavedené modely podnikání v mnoha odvětvích, jako je doprava či ubytování, které podléhají pravidlům. Podnikatelé, spotřebitelé, ale ani dozorové orgány dnes často nemají jasno, jak v některých oblastech uplatňovat stávající právní předpisy. Je proto nezbytné zabývat se šedými zónami v oblasti regulace, zamezit vyhýbání se daňovým předpisům a zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů. Podporuji také návrhy na posílení aspektů sociálních otázek, včetně ochrany pracovníků, sociálního zabezpečení či výzvy k užšímu zapojení sociálních partnerů.